Je pense qu'en effet, Madame la Présidente, un peu plus de trois après le début de cette législature, cinq ans après le début de cette crise financière terrible venue des États Unis, qui s'est propagée en Europe, et dont les conséquences sont loin d'être

économique et sociale et faire davantage?. Je remercie beaucoup votre Parlement de me donner l'occasion, à travers cette question, de faire le point. Je suis heureux de le faire aussi en présence de Lucinda Creighton et de la Présidence irlandaise. Je veux dire mes remerciements personnels, au nom de toutes mes équipes, à la Présidence irlandaise, aux équipes du ministre Michael Noonan pour leur très grande détermination et la grande compétence avec laquelle ils travaillent actuellement. Nous avons lancé ensemble, Mesdames et Messieurs les députés, il y a maintenant trois ans puisque je suis là depuis trois ans, un agenda Sharon Bowles parlait de déluge tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le mot correct

encourageant la prise de risque pour que, finalement, les contribuables paient les risques

Nous traitons, comme le G20 nous l'a demandé, comme nous en avons besoin au niveau mondial et au niveau européen, chaque acteur, chaque produit, chaque secteur, aucun d'entre eux ne va et ne doit échapper à une régulation publique et à une supervision intelligente. C'est le sens de notre travail. Mesdames et Messieurs les députés, il n'y a aucune place aujourd'hui pour la fatigue, pour la pause, comme je l'entends quelquefois. Il y a une place c'est d'ailleurs l'esprit de cette question orale de Mme Sharon Bowles pour de la vigilance, pour de la détermination et pour du pragmatisme sur chacun de nos textes. Je voudrais évoquer nos priorités pour les six prochains mois au delà de ce qui a déjà été fait avec vous. S'agissant de l'Union bancaire, dont Lucinda Creighton a parlé, nous souhaitons aboutir très rapidement sur la proposition que je vous ai faite, il y a plus d'un an maintenant, concernant la résolution.

Nous travaillons beaucoup pour que lors du prochain Conseil ECOFIN, le 21 juin, le Conseil soit capable d'avoir une position commune et que tout de suite après, nous puissions engager le travail en commun avec le Parlement. Je veux dire aussi qu'à propos de la dernière pièce de ce paquet résolution, je travaille avec toutes mes équipes pour présenter dans les toutes prochaines semaines, dans les prochains jours, la proposition concernant le mécanisme de résolution unique en Europe. Nous présenterons cette proposition et elle fera l'objet d'un travail avec la Présidence lituanienne. Dans le même élan, j'espère que nous pourrons reprendre très rapidement j'en ai parlé hier avec Peter Simon le texte sur les garanties de dépôt puisque les choses sont liées s'agissant de la solidité et de la prévention dans les banques, notamment pour protéger les déposants. Concernant le deuxième chantier, toutes ces lois, pour l'essentiel, Mesdames et Messieurs vous le savez sont des lois réparatrices, des lois préventives. Des lois parfois répressives je pense à la directive sur les abus de marché. La ministre parlait tout à l'heure d'un texte auquel je tiens beaucoup, qui est celui de la lutte contre le blanchiment d'argent et l'argent du crime. Toutes ces lois font partie de la réaction nécessaire et de la prévention obligatoire, désormais, par rapport à la crise financière. Il faut terminer cet agenda de régulation réparatrice, et je cite télégraphiquement le travail de Markus Ferber sur la MiFID.

le passeport pour le capital risque la réflexion que nous engageons pour soutenir et encadrer intelligemment le crowdfunding, cette nouvelle forme de financement participatif

puis, plus globalement, le chantier auquel je tiens beaucoup sur le livre vert concernant le financement à long terme. Mesdames et Messieurs, nous serons jugés sur notre méthode de travail aussi, au delà de la substance. Sur ce point, nous sommes fidèles à l'exigence que nous nous sommes imposée de ne pas improviser, de travailler néanmoins rapidement, sérieusement, et de réguler de manière plus intelligente. Pour chaque proposition, nous consultons, nous ouvrons des débats.

Sur la base des textes qui sont à peu près maintenant tous arrivés à maturité, nous en connaissons la réalité et la précision, le moment arrive de faire l'étude globale d'impact et je cherche le meilleur moyen de la faire rapidement et objectivement pour évaluer l'importance de tous ces textes

S'agissant de la législation concernant le droit des titres, c'est un sujet très complexe, au cœur du droit civil et du droit de propriété national.

Voilà pourquoi nous avons examiné toutes les règles nationales sur le droit des titres.

La Commission a organisé une consultation publique sur les aspects juridiques du droit des titres en 2011. Nous avons participé aux groupes de travail internationaux sur le cadre réglementaire pour les prêts et les prises en pension de titres. Nous sommes désormais à un stade très avancé de notre étude d'impact. Ces travaux vont encore se poursuivre avant que la Commission soit en mesure de présenter une proposition législative, ce que j'espère pouvoir faire sur ce sujet, Madame la Présidente, à l'automne prochain. Concernant la directive sur les services de paiement le marché des paiements de détail a connu beaucoup d'innovations significatives au cours des dernières années, notamment dans le cadre des paiements par carte, internet et mobile.

La directive existante date de 2007. Elle n'est plus adaptée, en effet, aux conditions actuelles. La Commission a procédé en 2012 à une consultation publique avec un livre vert sur les paiements par carte, par internet et par téléphonie mobile.

compte. Nous travaillons intensément à la révision de cette directive sur les services de paiement. L'une des mesures prioritaires de l'acte pour le marché unique, un rapport sur la mise en œuvre de la PSD a été élaboré et une étude d'impact finalisée. Nous envisageons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, d'adopter un paquet paiements à la mi juillet, c'est à dire le mois prochain, qui contiendra aussi le rapport d'application de la PSD, prévu par la directive. Je pense que nous avons continué sur ces sujets précis, comme sur tous les autres, à travailler avec résolution, avec beaucoup de détermination, mais aussi sans improvisation. Je vous remercie de m'avoir permis de le confirmer devant vous ce matin.